Hvala za besedo. En lep pozdrav vsem. Spoštovana ministrica. V zadnjih mesecih smo bili soočeni z reorganizacijo centrov za socialno delo, ki je v tej prvi fazi s sabo prinesla nekaj zapletov in neljubih zaostankov pri reševanju vlog za dodeljevanje pravic iz javnih sredstev. Strinjam se z vašo oceno, da je bila reorganizacija postavljena v najslabši možni čas, ko je vsako leto največ vlog na centrih za socialno delo. Za to je seveda odgovoren nekdo nekdo drug. Množične zamude so bile posledica spleta različnih okoliščin. Pomembna pa so predvsem vaša jasna zagotovila in do sedaj sprejeti in izvedeni ukrepi, da se kaos z zamudami več ne bo ponovil. Prvi korak, ki je bil v zvezi s tem izveden in hkrati nujen za preprečitev kolapsa sistema, je bilo sprejetje novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v začetku tega mandata. Pri tem moram opozoriti, da je vsako sistemsko spremembo, ki bo pomembno vplivala na vsakdanje življenje velikega števila naših državljank in državljanov, potrebno jasno premisliti in zastaviti predvsem z realnimi časovnimi roki za izvedbo. Žal in očitno je bilo tega premisleka ob sprejemanju reorganizacije CSD-jev s strani odgovornih premalo. Kar pa je bolj optimistično, pa so spodbujajoči podatki odprave zaostankov v času, ko vi vodite ta resor. V zvezi s tem vas, spoštovana ministrica, sprašujem naslednje: Katere ukrepe ste na ministrstvu pripravili in izvedli, da se stanje na področju zmanjševanja zaostankov iz dneva v dan izboljšuje? Kot drugo, kdaj lahko pričakujemo popolno odpravo zamud pri reševanju vlog o letnih pravicah iz javnih sredstev? In kot tretje, katere ukrepe boste še izvedli, da se kaos z zamudami več ne bo ponovil? Hvala.